Unia Europejska jest liderem, jeśli chodzi o działania dotyczące wdrażania porozumienia paryskiego.

Dlatego powinniśmy skupić nasze wysiłki na tym, aby zobowiązania podjęte na konferencji COP 21 w Paryżu zostały wypełnione również przez inne państwa.

Naszym priorytetem powinno być przyjęcie pełnego pakietu implementującego porozumienie paryskie. Na forum międzynarodowym powinniśmy mówić jednym głosem. Aby realizować cele, musimy budować szeroką koalicję, do której przyłączą się kraje spoza Unii Europejskiej.